Kwestia poszanowania praw człowieka przez rosyjskie władze z prezydentem Putinem na czele od lat wzbudza poważne wątpliwości.

Kilkuletnie wyroki więzienia za udział w demonstracjach zasługują na stanowcze potępienie. Nie mieści się to bowiem w kanonach demokratycznego państwa prawa. Nie jest również przypadkiem ich ogłoszenie już po zakończeniu igrzysk olimpijskich.

Oczekuję zaprzestania stosowania represji wobec obywateli i zagwarantowania pełnej swobody wypowiedzi. Rosyjskie sądownictwo musi natychmiast wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem bezstronności i niezależności, kierując się interesem społeczeństwa obywatelskiego.